Oui, son rapport va dans le bon sens il nous faut développer une politique de sécurité et de défense commune compte tenu du contexte que nous connaissons. Oui, il faut une ligne claire, une stratégie limpide, comme le rapport l'indique, pour renforcer l'Europe de la défense. Rappelons que deux Européens sur trois sont en faveur du développement d'une véritable politique de sécurité et de défense commune. Nous constatons malheureusement que les missions de la PSDC sont aujourd'hui tragiquement faibles.

Vous avez créé un mouvement que nous saluons tous depuis ces derniers mois.